Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, éste es un debate del Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo y cumpliendo un mandato del Parlamento Europeo, lo que quiere decir que no es un debate con el Gobierno de Hungría y, desde luego, no hay en este debate ningún asomo contra Hungría ni contra los húngaros. Al contrario, es un debate a favor de los derechos fundamentales de los europeos y de la calidad de la democracia en toda Europa, lo que incluye a los diez millones de húngaros, y de la democracia en Hungría. La justificación es evidente, porque ha habido una cuarta enmienda de la Constitución húngara que ha suscitado preocupación en la Comisión, en el Consejo de Europa y en la Comisión de Venecia. Y a justo título, porque no solamente se trata de una reforma profunda, de una reforma intensa, sino también de una reforma rápida, que no ha contado con la oposición. Recuerdo, una vez más, que la democracia no consiste —como se dice a menudo, simplificando— en el gobierno de la mayoría, sino en el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. No solamente a la minoría étnica o religiosa, sino a la minoría política y, por consiguiente, también a la oposición, involucrando los derechos de participación de las minorías políticas en procesos que afectan a las reglas esenciales de la convivencia.

Se revisa cuál es el estado de la calidad de la democracia en el momento de acceder a la Unión Europea —que, efectivamente, no es un club de Estados miembros, sino también una unión de valores fundacionales, que pasan por el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley y a los derechos fundamentales— sino también a lo largo de la permanencia en la Unión Europea. Por eso, el Parlamento está cumpliendo con su deber, debatiendo un informe que plantea un seguimiento de esta situación y recuerda que esta es una unión de valores fundacionales que deben ser preservados a lo largo del camino. Y nos dice, con toda claridad, que hoy la Unión Europea sigue siendo más necesaria que nunca, no solamente para resolver la crisis financiera y la gobernanza del euro, sino para preservar los valores que constituyen la razón de ser de Europa y que explican por qué Europa sigue siendo un polo de referencia, un polo de libertad en un mundo injusto y opresivo, en el que tenemos que velar todos, sin ningún doble rasero, sin concesión alguna a la práctica de los dobles estándares, pero preservando que, en todo caso, cuando haya una cuestión de preocupación, esta se refleje en los debates del Parlamento Europeo.